Verhofstadt ha la mia piena fiducia e la fiducia della stragrande maggioranza del Parlamento. Si può essere d'accordo o meno su quello che dice, ma ha la fiducia della stragrande maggioranza del Parlamento.

Io ho sempre rispettato tutte le opinioni che si esprimono in questo Parlamento, però non tollero che questa Aula si trasformi in un circo.